Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als ständiger Berichterstatter für die Agenturen bedanke ich mich bei den Kollegen, die im Berichterstatterteam waren.

Ich habe mich bei dir, Siegfried, ausgezeichnet vertreten gefühlt, und du hast unsere Angelegenheiten und auch die Angelegenheiten der Agenturen exzellent vertreten.

Ich freue mich darauf, wenn Galileo, das europäische Satellitennetzwerk, arbeitsfähig ist, weil ich glaube, dass das ein großer Zugewinn an Innovationskraft für Europa sein wird.

Die Herausforderungen, mit denen die EU konfrontiert ist, waren 2013 nicht absehbar.

Die Mitgliedstaaten haben leider nicht die Kraft, das zu ändern. Das zwingt uns zu Tricks, die ich gerne als Haushalts Voodoo bezeichne. Wir sind in einer Situation, die nicht vorhersehbar war.